Naši građani kada iz Republike Hrvatske pređu granicu i odu do Ljubljane, Trsta, Budimpešte, Beča, Münchena, Stuttgarta ili u bilo neki drugi grad u Europskoj uniji mogu nazvati svoju rodbinu, prijatelje ili poslovne partnere, a da ne moraju plaćati cijenu roaminga. S druge strane, Komisija nam je u izvješću rekla da je pristup širokopojasnom internetu u Hrvatskoj, drugi najskuplji u Europi i ovim paketom mjera to se želi riješiti.